Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Abgeordnete! Ich bin sehr dankbar, an dieser Debatte heute teilgenommen zu haben, zeigt sie doch, dass wir in einem hohen Maße übereinstimmen und dass wir auch wissen, wie schwierig die vor uns liegende Aufgabe ist. Aber wenn wir das gemeinsam mit großem Mut und mit großem Engagement angehen, da bin ich sicher, werden wir bis zum Ende dieses Jahres eine Strategie haben, aus der wir alle gestärkt hervorgehen. Wir als Vorsitz wollen dazu auch einen konkreten Beitrag leisten.

Es geht im Umgang mit Roma nicht um Gastfreundschaft. Die allermeisten Roma sind Bürgerinnen und Bürger unserer Länder.

Sie sind nicht Gäste, und insofern ist es schon ein Teil der Diskriminierung, der Roma und Sinti ausgesetzt werden, wenn man sie segregiert oder ausschließt von einer Gesellschaft der Freien und Gleichen. Im Übrigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es nicht um Privilegien. Es geht um etwas ganz Einfaches Es geht um gleiche Rechte und Gleichstellung gegenüber sechs Millionen Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union.

Ich bin den Abgeordneten sehr dankbar, die noch einmal hervorgehoben haben, dass wir vor allem in dieser Debatte auch Ermutigung und Vorbilder brauchen.

Das Gegenteil ist der Fall. Roma als Teil unserer europäischen Gesellschaften bereichern uns. Wir haben beispielsweise in Berlin mit dem Europäischen Roma Institut für Kultur und Kunst sehr positive Erfahrungen gemacht, weil wir deutlich machen wollen, dass auch Roma einen ganz wichtigen essenziellen Beitrag zur historischen und kulturellen Identität unseres Kontinents leisten. Ich würde mir wünschen, dass es uns auch im Rahmen der Strategie gelänge, deutlich zu machen Es geht um etwas Bereicherndes und um viele Chancen und Stärken, die wir mit Roma verbinden.

Wir reden bei der Strategie wirklich nicht nur über Finanzmittel. Es geht um eine Haltung. Wie begegnen wir der größten ethnischen Minderheit Europas und der größten ethnischen Minderheit der Europäischen Union? Insofern wünsche ich mir, auch im Hinblick auf die Antirassismus Debatte, die wir weltweit, aber auch in Europa führen, dass dem Satz Black lives matter der Satz Roma lives matter folgt.